Doamnă președinte, consider că drepturile și libertățile fundamentale într o societate democratică trebuie să fie o realitate. Uniunea Europeană este considerată o comunitate de valori care se întemeiază pe demnitatea omului, pe libertate, egalitate și solidaritate.

Ca membru al Parlamentului European, susțin că este nevoie să se respecte regulamentul Uniunii Europene și solicit Comisiei, Consiliului și tuturor instituțiilor europene să ia măsurile necesare pentru respectarea de către toate statele membre a drepturilor lucrătorilor. Eu nu pot asista nepăsătoare la discriminarea făcută de unele state față de cetățenii din țara mea și din alte țări și cer să se urmărească respectarea liberei circulații.